frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á þrennum lögum lögum um dómstóla lögum um meðferð sakamála og lögum um meðferð einkamála endurupptökunefnd og þetta er tólfti mál þingsins á þingskjali tólf auk mín flytja þetta mál helgi hjörvar eygló harðardóttir atli gíslason birgitta jónsdóttir árni þór sigurðsson þráinn bertelsson margrét tryggvadóttir og skúli helgason allt að sjálfsögðu háttvirtir þingmenn hér er um endurflutning á máli að ræða það er flutt hér í þriðja sinn það var fyrst flutt hér á hundrað þrítugasta og níunda þingi en náði þá ekki inn á dagskrá þingsins það var flutt aftur hér á síðasta þingi og hlaut þá afgreiðslu í háttvirtri allsherjar og menntamálanefnd en náði ekki að koma inn á dagskrá þingsins fyrir lok vorþings í raun má segja að efniviðurinn í þetta frumvarp hafi verið svör eða afrakstur þriggja fyrirspurna og svara hæstvirtur innanríkisráðherra sem komu hér fram á hundrað þrítugasta og níunda þingi

fyrirspurnir sem fylgdu sem fylgiskjal við flutning málsins á síðasta þingi á þingskjali átta en eins og ég segi eru þetta fyrirspurnir sem voru lagðar fram og svarað á hundrað þrítugasta og níunda þingi um fjölda beiðna um endurupptöku um afdrif slíkra

frú forseti er hér verið að bregðast við ákalli um sjálfstæða og gegnsæja stjórnsýslu sem er mjög nauðsynlegt í fámenninu hér á landi hér er lagt til nýmæli að sett verði niður endurupptökunefnd sem fjalli um allar beiðnir um endurupptöku mála í stað hæstaréttar það nýmæli er einnig að finna í þessu frumvarpi að endurupptökunefnd skuli birta niðurstöður sínar sem er mikilvæg réttarbót í samræmi við aukna áherslu á gagnsæi í stjórnsýslunni í þessu frumvarpi felst ekki áfellisdómur yfir dómurum eða einstökum ákvörðunum heldur er hér stigið skref til að auka trúverðugleika með því að skapa svona armslengdarfjarlægð milli dómara og ákvörðunar um endurupptöku mála fyrir hæstarétti og í héraði frú forseti málið snýst um það að hæstiréttur sjálfur og jafnvel sömu dómarar og dæmt hafa áður í máli hafa tekið ákvörðun um hvort mál skuli endurupptekið eða ekki niðurstaðan það er samþykki eða synjun endurupptöku hefur ekki verið gerð opinber eða rökstudd opinberlega eins og aðrar ákvarðanir og dómar hæstaréttar frumvarpið sem hér liggur fyrir

að því leytinu til að ákvæði um endurupptökunefndina eru sett inn í lög um dómstóla en voru á síðasta þingi inni í lögum um meðferð sakamála og lögum um meðferð einkamála með þessu frumvarpi eru engar efnislegar breytingar settar fram á skilyrðum um endurupptöku mála það er aðeins skipt út í reynd orðinu hæstiréttur það er tekið út og inn er sett endurupptökunefnd í staðinn við gerð þessa frumvarps var auk þess að skoða svörin sem ég nefndi frá hæstvirtum innanríkisráðherra sem bárust hér á hundrað þrítugasta og níunda þingi var leitað fanga á norðurlöndunum

og staldrað við norska kerfið og þangað sótt fyrirmynd

þrjú hundruð nítugasta og fjórðu grein er að finna ákvæði um skipan endurupptökunefndar sem hefur það hlutverk meðal annars sem hér er lagt til að verði hvers vegna er þetta nauðsynlegt frú forseti það er jú þannig eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu á blaðsíðu fjögur þar sem vísað er til þeirra svara sem bárust frá hæstvirtum innanríkisráðherra á hundrað þrítugasta og níunda þingi að þá liggja ekki fyrir opinberlega neinar upplýsingar um það aðrar hversu mörg mál berast sem eru beiðni um endurupptöku annað hvort mála sem hafa verið dæmd í hæstarétti áður eða mála sem ekki hefur verið áfrýjað og er óskað endurupptöku á þetta hefur hvergi verið birt opinberlega en svör hæstvirtur ráðherra bera það með sér að að það er ekki óalgengt getur maður sagt að beiðnir berist um endurupptöku mála fyrir hæstarétti það er samkvæmt heimild í lögum um meðferð einkamála en um endurupptökubeiðnir á sviði sakamála og endurupptökubeiðnir á málum sem ekki hefur verið áfrýjað hef ég engar upplýsingar og það liggja hvergi fyrir slíkar upplýsingar af því tilefni hef ég meðal annars lagt fram fyrirspurn um hvað varðar endurupptökubeiðnir samkvæmt lögum um meðferð sakamála og vænti þess að fá þær upplýsingar einhvern tíma á allra næstu vikum það kemur sem sagt fram í þessum svörum að á tíu ára tímabili árunum tvö þúsund til tvö þúsund og ellefu barst hæstarétti fjörutíu og eitt beiðni um endurupptöku mála sem rétturinn hafði áður dæmt aðeins þrjár þeirra voru samþykktar það kemur einnig fram að í sextán tilvikum tók einn dómari sem hafði tekið dómsákvörðun áður þátt í ákvörðun um endurupptöku í fimm tilvikum voru það tveir dómarar sem tóku slíka ákvörðun aftur varðandi eigið mál og í einu tilfelli voru það allir dómararnir sem dæmdu í viðkomandi máli í hæstarétti sem tóku ákvörðun um hvort endurupptaka skyldi heimiluð eða ekki þarna er líka frú forseti

synjun réttara sagt þetta ástand frú forseti er ekki í samræmi við það sem við viljum sjá

óháða niðurstöðu í stjórnsýslunni og alls ekki í dómskerfinu þess vegna er þetta mál hér flutt eins og ég sagði áðan skilaði allsherjar og menntamálanefnd áliti núna í vor og það álit er að finna á þingskjali fjórtán hundruð sjötíu og fimm það er áttunda mál hundrað fertugasta löggjafarþings þar kemur fram að meiri hluti háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar telur mikilvægt að bregðast við gagnrýni sem fram hafi komið meðal annars í umsögn mannréttindaskrifstofu íslands um að nauðsynlegt sé að tryggja hlutleysi við ákvörðun um endurupptöku mála enn fremur telur meiri hlutinn frumvarpið fela í sér mikilvæga réttarbót og lagði til að það yrði samþykkt með tiltekinni breytingartillögu það bárust nokkrar umsagnir tl nefndarinnar meðal annars fá ákærendafélagi íslands en

er þar um þann misskilning að ræða í því áliti að talið er að flutningsmenn telji almennt að of fá mál hljóti endurupptöku og þess vegna sé málið flutt það er rangt frú forseti eins og kemur greinilega fram í greinargerð með þessu áliti er ekki verið að fella dóma um niðurstöður eða afstöðu hæstaréttar varðandi endurupptöku enda er enginn fær um það rökstuðningurinn liggur hvergi fyrir og það er rétt að hægt er að fá upplýsingar um fjöldann eins og ég hef rakið hér áður markmiðið með flutningi þessa frumvarps er því alls ekki að fjölga endurupptökum heldur eingöngu að þær verði gagnsæjar og að þær séu teknar af óháðum aðila og hæstiréttur sé ekki settur í svo óheppilega aðstöðu að þurfa að gerast dómari í eigin sök það bárust einnig umsagnir

minnisblað frá innanríkisráðuneyti en einnig frá einstaklingi sem benti á að í frumvarpinu væri ekki tekið á því hvernig ætti að fara með beiðnir um endurupptöku mála sem ekki hefur verið áfrýjað það má segja að við þeim athugasemdum sem þarna komu fram við vinnslu málsins einnig frá

skilyrði til þess að taka sæti í endurupptökunefndinni því að allsherjar og menntamálanefnd benti á að það væri eðlilegt að allir þeir sem þar í sætu væru löglærðir við því hefur verið orðið fjölda nefndarmanna sem í fyrra frumvarpi var fimm hefur verið fækkað niður í þrjá og það má segja að það sé samkvæmt ábendingu innanríkisráðuneytisins og til þess að draga úr mögulegum kostnaði það hefur verið tekið inn í þetta frumvarp til samræmis að endurupptökunefnd fjalli einnig um endurupptöku óáfrýjaðra mála frú forseti það hefur verið haft ítarlegt samráð um framsetningu þessa máls við réttarfarsnefnd og við innanríkisráðuneyti og ég vil nota þetta tækifæri og þakka fyrir stuðning við framgang málsins í heild og aðstoð við að setja það í þann búning sem það nú er breytingarnar á forminu felast aðallega í því að ákvæði um endurupptökunefnd eru sett inn í dómstólalögin og þá er einnig að finna bráðabirgðaákvæði um það hvernig fara skuli með endurupptökur sem berast áður en lögin taki gildi eins og ég nefndi áðan stærsta efnislega breytingin er kannski að það er verið að leggja til til samræmis að dómum sem ekki hefur verið áfrýjað verði einnig vísað hvað aðrar endurupptöku til endurupptökunefndar en ekki til hæstaréttar frú forseti ég tel að það sé mikilvæg réttarbót fólgin í þessu frumvarpi það tryggir gagnsæi upplýsingar og rökstuðning um ákvörðun sem byggir þá á ábyrgð þeirra sem í endurupptökunefnd sitja óháð og gagnsæ afgreiðsla slíkra mála er mjög mikilvæg við viljum að samfélag okkar allt og ekki síst dómskerfið sé alveg hafið yfir allan vafa um að það sé að dæma í eigin sök og það verður að vera ljóst hverjar forsendur hvers dóms eða ákvörðunar eru ég vil endurtaka það sem ég sagði um aðstoð við framsetningu þessa máls og ég treysti því að það samráð og sá mikli áhugi sem ég hef fundið fyrir bæði hjá réttarfarsnefnd og hjá hæstvirtum innanríkisráðherra ásamt með þeim sem sitja í allsherjar og menntamálanefnd og ekki skal ég gleyma flutningsmönnum frumvarpsins að allt þetta verði til þess að málið fái nú gott brautargengi í háttvirtri allsherjar og menntamálanefnd og legg til að því verði vísað þangað eftir þessa umræðu frú forseti